In Wirklichkeit ist es ja so, dass Sie seit Ihrem berühmten Wort eine Zinsnivellierungspolitik betreiben, um die notleidenden Schuldnerstaaten vor dem Bankrott zu bewahren. Das ist das Ziel Ihrer Politik. Und die Konsequenz dieser Politik ist, dass hier immer wieder nach Reformen gerufen wird.

Stattdessen produzieren Sie Blasen. Im Zeitraum 2002 bis 2005 waren auch die Realzinsen in kritischen Staaten negativ, und die Konsequenz waren Immobilienblasen, andere Blasen. Und genau das produzieren wir.